Das wird ein großes Problem für Sie nach dem Brexit, weil Sie dann dieses Finanzierungsinstrument für Ihre öffentlichen Investitionen verlieren. Und deswegen würde ich Ihnen einfach vorschlagen, dass die Frau Kollegin Ihnen mal ein Seminar darüber gibt, in welcher Weise Sie endlich mal Ihr Grundwissen über Europa verbessern können.